Nog nooit hebben 195 landen beloofd te gaan werken aan klimaatverandering. En de aanpak, dat de landen zelf bepalen welke bijdrage zij kunnen leveren, de INDC, is daarbij zeker geholpen.